Vážená pani predsedajúca, našou snahou teraz naozaj musí byť upokojiť situáciu a prispieť k tomu, aby sa znížilo napätie, ktoré sa eskalovalo jednostranným, povedal by som selektívnym a asi nerozumným zabitím iránskeho generála Sulejmáního o ktorom si môžeme myslieť, čo chceme, ale určite to neprispelo k upokojeniu situácie, ale naopak, čomu dáva za pravdu nasledujúci vývoj, ktorý nastal po tomto jednostrannom akte. My musíme byť schopní povedať Spojeným štátom aj kritické slová, sú náš spojenec v rámci NATO, ale musíme sa správať ako partneri, ako kredibilní, aby sme si zachovali svoju kredibilitu aj voči iným krajinám. Teraz ide naozaj o to, aby sme vynaložili všetko naše úsilie, naše schopnosti aj naše dobré vzťahy jednak aj s Američanmi, ale aj do istej miery dobré vzťahy v rámci možností s Iránom, aby sme zachovali jadrovú zmluvu, lebo jej ohrozenie by ohrozilo aj nás, a nejaké ďalšie vyostrovanie napätia v tejto oblasti, prípadne vojenský konflikt, by určite spôsobili